Te gwarancje udało nam się zwiększyć o 2 mld, w tym 833 mln dla krajów Europy Wschodniej, Zakaukazia i Rosji, co, jak widać na przykładzie Ukrainy, będzie miało istotne znaczenie, ażeby móc te kraje przyciągać do Unii Europejskiej, pomagać im się modernizować i zmieniać na lepsze.